Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, afin de promouvoir l'émergence d'une économie davantage tournée vers les citoyens, c'est à dire une économie plus innovante et plus solidaire, il est indispensable de renforcer les conditions d'accès au financement pour les entreprises poursuivant des objectifs non seulement économiques,

J'ai entendu l'ensemble des problématiques que vous avez soulevées aujourd'hui, y compris votre position sur les possibilités de compromis sur la question des paradis fiscaux. Je ne manquerai pas de faire part de vos considérations à mon collègue, Michel Barnier, qui se tient à votre disposition, avec ses services, pour trouver rapidement une solution satisfaisante.